Cieszę się, że z tej sali wybrzmiał pewien konsensus, dlatego że w kwestii zastosowania kryterium geograficznego wypowiadali się przedstawiciele zarówno PPE, jak i socjalistów, jak i przedstawiciele mojej grupy, i mam nadzieję, że Pani Komisarz uzna, że to jest rzeczywiście głos całego Parlamentu Europejskiego i uzna Pani to za

Do tego zostaliśmy powołani, to są wartości europejskie.